Wir wissen alle, Grundlagenforschung kostet Geld.

Und es ist richtig, dass die Europäische Union hier beschlossen hat die Idee stammt aus dem November 2011 Mittel für Forschung und Innovation zu bündeln. Wir haben auch eine Menge Lehrgeld gezahlt in dieser Zeit, denn wir müssen natürlich auch darauf achten, dass es immer wieder einen Widerspruch zwischen Austausch von Informationen und Datenschutz gibt. Gerade unserer Fraktion ist es ja gelungen, einen guten Kompromiss zu erzielen, in dem wir den ursprünglichen Vorschlag der Kommission zurückgewiesen haben. Selbstverständlich wird jeder sagen Etwas mehr Geld wäre gut. Aber ich sage immer Mehr Geld löst immer mehr Aktivitäten aus. Und es geht vor allem darum, das erhaltene Geld möglichst effizient zu verwenden. In diesem Antrag wünsche ich unserem Bericht nicht nur eine gute Annahme, sondern vor allen Dingen eine gute Umsetzung!